Madame la présidente, chers mais trop rares collègues, courage et dévouement, devise des sapeurs pompiers volontaires, ces deux mots sont là pour nous rappeler, si besoin était, que chaque jour, des femmes et des hommes sapeurs pompiers volontaires et professionnels sont prêts au sacrifice de leur vie pour sauver les nôtres. Chaque jour, des Français, agriculteurs, artisans, entrepreneurs de TPE et PME entre autres, endossent l'uniforme pour nous venir en aide. Pour autant, le courage et le dévouement de cet engagement généreux pour la collectivité est bien mal récompensé.

Nos sapeurs pompiers volontaires se sentent bien seuls et bien mal considérés. Leur situation ne semble pas s'être améliorée depuis la dernière intervention de Marine Le Pen sur le sujet l'an passé. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendra impossible la conciliation de leurs services et d'une activité professionnelle. Pour des raisons comptables, budgétaires et surtout citoyennes, la professionnalisation intégrale ne doit pas être concevable. Les secours au quotidien et en temps de crise ne seront plus assurés comme ils le sont aujourd'hui, au détriment des Français et de la résilience de notre société.

Au delà du débat juridique, l'enjeu est politique et civique, il concerne d'autres pays européens. Il s'agit là d'un choix de valeurs et de société. Un sapeur pompier volontaire s'engage aujourd'hui par choix pour protéger ses concitoyens et son territoire. Dans le contexte de l'accélération et de l'augmentation des crises de sécurité civile, il est plus que jamais nécessaire de pouvoir compter sur l'engagement citoyen des sapeurs pompiers volontaires partout en Europe. C'est pourquoi au groupe ID et au Rassemblement national que préside Marine Le Pen, nous adhérons aux propositions de la Fédération nationale des sapeurs pompiers de France.